hæstvirtur forseti það virðast ýmsir stjórnarþingmenn hér alveg hissa á því að við viljum ræða hér við

stefnumál ríkisstjórnarinnar varðandi afnám verðtryggingarinnar við hér í minni hlutanum á alþingi viljum ræða þetta stóra hagsmunamál fyrir fólk í landinu sem og stóra efnahagsmál sem er á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar við hæstvirtan forsætisráðherra

annars vegar varðandi skýrsluna um afnám verðtryggingar sem hann vildi ekki ræða hér í þinginu við okkur og nú sérstaka umræðu um stóra kosningaloforðið þetta er efnisleg umræða um stórt hagsmunamál og stórt efnahagsmál